Kollege Stadler, ich bin mit den Positionen Ihrer Partei eigentlich vertraut, und sie gefallen mir überhaupt nicht. Die österreichische Rechte ist mir bisher nicht dadurch aufgefallen, dass sie europäisches Steuergeld einfach so nach Osteuropa tragen möchte, ohne dass daran Bedingungen geknüpft wären.